virðulegi forseti ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til breytinga á lögum um fjarskipti númer áttatíu og eitt tvö þúsund og þrjú frá samgöngunefnd nefndin hefur fengið fjölda umsagna og fjölda gesta á sinn fund megintilgangur þessa frumvarps er að auka öryggi í fjarskiptum og neytendavernd og

frumvarpinu er rýmkun á skilgreiningu hugtaksins fjarskiptaþjónusta með því að fella tölvupóstsþjónustu og netaðgang þar undir einnig er lagt til að kveðið verði á um skyldu fjarskiptafyrirtækja til að skjalfesta hvernig staðið er að upplýsingaöryggi þá er lagt til að bannað verði að koma fyrir njósnahugbúnaði vefhlerunarbúnaði eða öðrum slíkum búnaði í endabúnaði notenda án vitundar þeirra og að reglur um óumbeðin fjarskipti verði einnig látnar gilda um smáskilaboð auk framangreinds eru lögð til ýmis ákvæði um neytendavernd meðal annars um að fjarskiptafyrirtækjum sé óheimilt að semja við áskrifendur um lengri binditíma en sex mánuði nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu lagðar eru til smávægilegar orðalagsbreytingar í b lið áttundu greinar frumvarpsins annars lagt er til að þriðju málsgrein b liðar níundu grein frumvarpsins verði skipt upp í tvær málsgreinar þannig að síðari málsliður ákvæðisins verði sérstök málsgrein er þetta gert í því skyni að tryggja skýrari framsetningu ákvæðisins þriðja auk þess er lagt til að bætt verði við ákvæðið að notandi hafi rétt til að hafna notkun njósnahugbúnaðar vefhlerunarbúnaðar eða annars slíks búnaðar sem komið er fyrir í endabúnaði hans til að fá aðgang að upplýsingum safna földum upplýsingum eða fylgjast með athöfnum hans er þetta í samræmi við ákvæði þriðju málsgrein fimmtu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og tvö fimmtíu og átta e b um vinnslu persónuupplýsinga og einkalífsvernd í fjarskiptum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali alþingi sjötta mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason anna kristín gunnarsdóttir kristján l möller guðjón hjörleifsson þórunn sveinbjarnardóttir sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson og guðjón arnar kristjánsson